Kosovo wird auch die letzten Voraussetzungen für die Visaliberalisierung rechtzeitig erfüllen. Und dass dies tatsächlich geschehen ist, hat die Kommission schon im letzten Juli bestätigt. Und dennoch stimmen wir heute nicht über ein Trilog Ergebnis ab. Der Fahrplan für die Visaliberalisierung wurde Kosovo vier Jahre nach den anderen Staaten der Region vorgelegt, und noch immer verzögern und blockieren einige Mitgliedstaaten die Verhandlungen. Das isoliert Kosovo und verlangsamt die europäische Integration. Wie sollen wir den Menschen dort erklären, dass die EU plötzlich weitere Voraussetzungen aus dem Hut zaubert, nachdem das Land bereits alle Kriterien für die Visaliberalisierung erfüllt hat? Diese Haltung trägt nicht nur dazu bei, dass die EU ihre Glaubwürdigkeit in der kosovarischen Bevölkerung verliert und möglicherweise auch darüber hinaus. Die Versprechen, die wir Kosovo geben, müssen eingehalten werden. Ja, einige EU Mitgliedstaaten haben Kosovo nicht als Staat anerkannt. Doch für eine Visaliberalisierung ist eine Anerkennung des Staates nicht notwendig, es müssen lediglich die Reisedokumente anerkannt werden, die übrigens schon jetzt sehr sicher sind. Wir dürfen Kosovo nicht länger hinhalten. Die Voraussetzungen für eine Visaliberalisierung sind erfüllt, das Parlament hat eine klare Position, und es ist höchste Zeit, dass der Rat, der wieder einmal nicht hier ist, seine Blockadehaltung aufgibt, damit die EU als Ganzes ihr Wort halten kann.